Pane předsedající, Evropský parlament opět zvedá hlas, abychom podpořili ty, kteří v Rusku riskují svůj život pro demokracii a svobodu. Bohužel Putin vládne a využívá všech prostředků, aby potlačoval opozici. Ano, pane kolego Tarande, v Rusku není demokracie, ale sto let od bolševické revoluce už je načase, aby se Rusko probudilo a lidé si řekli o svobodu. V Rusku jsou lidé, kteří jsou ochotni riskovat a přinášet osobní oběti. Vážím si jich a jsem velmi ráda, že Evropský parlament se jich chce zastat. Pan Navalný je skutečně opoziční politik, který evidentně ohrožuje Putina, a proto je pronásledován. Jaký kontrast s životem v Evropské unii, kde v našich členských státech žijí lidé svobodně a mohou vyjádřit svůj opoziční názor.